Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil, Madame la Commissaire, Monsieur le Président du Conseil, je partage votre soulagement, en tout cas pour l'année 2015 et l'année 2016 en ce qui concerne les crédits de paiement. L'année dernière, nous avons passé quasiment la totalité des négociations de l'autorité budgétaire avec la Commission à essayer de trouver une solution au dramatique problème des paiements qui se posait.

Concernant le budget 2016, Monsieur le Président du Conseil, nous avons trois grandes priorités qui sont, je crois, communes à la quasi totalité des responsables politiques la nécessité de stimuler la croissance, la nécessité de faire face avec humanisme et efficacité à la vague sans précédent de réfugiés qui cherchent la protection sur notre territoire et, vous l'avez oublié aujourd'hui mais j'imagine que ce n'est pas volontaire, la nécessité de rester en alerte vis à vis des menaces terroristes qui continuent et continueront à peser sur nous.

Nous considérons que les moyens que vous avez prévus au niveau du Conseil et même au niveau de la Commission ne sont pas suffisants pour assurer une efficacité optimale à ces organes. Cela dit, le problème majeur et le plus urgent auquel nous devons faire face aujourd'hui est celui de l'afflux vous l'avez dit sans précédent des réfugiés en quête de protection sur le territoire de l'Union.

Juncker, d'un certain nombre de responsables politiques, dont nous partageons les orientations je ne parle pas de M. Orbán mais, Monsieur le Président, il faut que les moyens budgétaires suivent.

Cela suffira d'autant moins que le coût de la répartition ou de la relocalisation des réfugiés va monter en flèche.

Un dernier mot, Madame la Présidente, et j'en aurai terminé.